þingfundi hefur verið frestað ítrekað eins og háttvirtir þingmenn hafa orðið varir við það var vegna þess að þess var freistað í þessu hléi og raunar áður að finna niðurstöðu sem gæti orðið til þess að skapa sátt um það fyrirkomulag umræðnanna sem nú fara fram og eiga eftir að fara fram niðurstaða í þessum efnum er fengin hún er sú

og sú umræða tæmd að því búnu í framhaldi af því

utanríkisráðherra um umsókn íslands um aðild að evrópusambandinu dregin til baka sú umræða hefst með öðrum orðum í framhaldi af því að umræðu um skýrsluna um aðildarviðræður við evrópusambandið verður

gert er ráð fyrir því að hæstvirtur utanríkisráðherra fylgi henni úr hlaði og fulltrúar allra þingflokka eigi þess kost að koma

þar er sömuleiðis gert ráð fyrir að sjálfsögðu möguleikum á andsvari og eru jafnframt þessu er gert ráð fyrir því

tillögur sem fyrir liggja annars vegar frá háttvirtum þingmönnum vinstri grænna og hins vegar frá

ráðherra þá er gert ráð fyrir því að leitað verði hófanna á næstu dögum í nefndaviku til að vita hvort hægt sé að reyna að greiða fyrir umræðu málsins eftir því sem kostur er

formönnum þingflokka og formönnum flokka ef athugasemdir eru við það eða ábendingar tekur forseti fúslega við því en að öðru leyti vill forseti segja að ef einhverjar breytingar verða til að mynda í nefndaviku verða þær ræddar við formenn þingflokka eins og vani er á